Uvaženi kolega, ono što sam rekao je da nema mira bez razvoja i da nema razvoja bez mira.

Mislim da postoji jedna poveznica između razvoja i sigurnosti, i to je ono što većina nas u Odboru za razvoj ističe. Moramo sada u implementaciji ove nove Agende vidjeti i koje mjere moramo unutar naše politike razvoja revidirati da bi makli one barijere koje onemogućuju da se možda na bolji, učinkovitiji način adresira ova poveznica između razvoja i sigurnosti.